Was ist eigentlich mit dem Beitrag des Handels zum Kampf um Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel? Was ist eigentlich mit dem Versprechen von Präsident Trump, dass man alle Handelshemmnisse beseitigen wolle, wenn er sich weigert, von vornherein über öffentliche Beschaffungsregeln überhaupt zu verhandeln? Was ist mit der Gefahr, dass die gegenseitige Anerkennung von Standards zum Standard Dumping führt?